Je peux vous dire que le groupe des Verts va suivre avec grande attention les résultats de ce sommet États Unis Union européenne, car il intervient à un moment clé dans le chemin qui nous mène, d'une part, à Copenhague, et, d'autre part, à la réforme du système financier international.

On attend donc énormément de ce sommet qui a vocation à montrer que, du côté américain comme du côté européen, la volonté politique de réguler le capitalisme, de réguler les institutions financières est toujours présente.

Le premier, c'est la lutte contre les paradis fiscaux, qui n'a pas été mentionnée dans vos interventions. Le Trésor américain reconnaît que les paradis fiscaux font perdre 100 milliards de dollars par an en recettes fiscales.

Barroso, lorsqu'il était candidat à la présidence pour sa réélection, a explicitement dit qu'il était favorable à une telle taxe. Il y a quinze jours, pour la première fois, le Parlement européen a voté majoritairement en faveur d'une taxe sur les transactions financières, à condition qu'elles s'inscrivent dans un cadre international.

Le président Obama veut agir, mais il est coincé par sa majorité. Le meilleur service à lui rendre, c'est que l'Union européenne, fin octobre, prenne un engagement pour financer à hauteur de 30 milliards d'euros le financement des dépenses d'adaptation au Sud et s'engage sur une réduction de 30 de ses propres émissions, et on pourra à ce moment là avancer dans la négociation. C'est notre responsabilité.